Poštovana predsjednice, ulaskom u Europsku uniju otvaraju se brojne prilike za gospodarski rast i razvoj Republike Hrvatske. Međutim, Republika Hrvatska suočena je s problemom prekomjernog deficita i duga, kontinuiranim padom izvoza, nedostatkom investicija i rastućom nezaposlenosti. Samo ozbiljnim kratkoročnim i dugoročnim mjerama i provedbom strukturnih reformi moguće je mijenjati stanje i negativne trendove. Na razini Europske unije uveden je Europski semestar, kao mehanizam kroz koji se usmjeravaju fiskalne politike država članica da na najbolji mogući način adresiraju probleme pojedine države. Pozivam Europsku komisiju da prilikom davanja specifičnih preporuka državama članicama posebno uzme u obzir povezanost između nacionalnog programa reformi i partnerskog sporazuma jer ova dva dokumenta svaka država članica koja je pod snažnim utjecajem kohezijske politke treba imati usklađene. Time će se doprinijeti donošenju jedinstvenih strateških dokumenata i politika, koji za postizanje istih ciljeva koriste različite izvore financiranja.